Najlepša hvala, predsedujoči. Saj, pač jaz bi želel ministra za finance vprašati glede, prodaje Abanke. Namreč, predsednik vlade je nedavno dejal oziroma je ocenil, da bi moral Slovenski državni holding razmisliti o tem, ali je lahko Abanka vredna prodaje ali ne, brez nekih empiričnih dokazov, dejstev in tako naprej. Zdaj, pomisleke glede prodaje Abanke in pozive k ustavitvi postopka prodaje smo lahko slišali tudi iz drugih, strank koalicije in nastaja spet problem. Določeno stvar prodajamo štiri, pet let, potem pa pridemo v ciljno ravnino, preden prečkamo ciljno črto, se kot otroci odločimo, ne, do zdaj smo se samo hecali in obrnemo naš avto nazaj. Kaj je končen epilog takšnih, malverzacij? Zlasti to, da na koncu bomo Abanko le morali prodati, dobili pa bomo zanjo znatno manj kot bi sicer, če bi se odločili za resno prodajo. Zlasti pa je ta vlada na oblasti že pol leta in bi lahko postopke v zvezi s prodajo Abanke zaustavila že mnogo prej, še preden je bil poziv k oddaji ponudb. Tako da zanima me, ne, kljub temu, da ministra ni, pa bo odgovarjal na to vprašanje naslednji mesec, kajti kot kaže, kažejo zadnji indici, ne, bomo lahko priča temu, da se bo prodaja Abanke zaustavila. Torej zanima me, kakšno mnenje minister za finance glede ustavitve postopka prodaje Abanke in kakšen je po mnenju ministra vpliv takih izjav predsednika vlade na samo prodajo kateregakoli podjetja.